Monsieur le Président, Monsieur Hoyer, avec Philippe Maystadt, en 2012, on s'était posé la question comment faire des transferts entre le Nord et le Sud, alors que ces transferts n'existent plus, ou à l'époque étaient mal faits? Nous avions pensé que la Banque centrale européenne pouvait jouer un rôle elle le fait mais surtout la BEI. Se pose donc la question d'une part du financement de la BEI.

Actuellement, la Banque centrale achète de la dette, il serait plus intelligent qu'elle investisse dans des projets. Deuxièmement, est ce que la Banque européenne d'investissement est adaptée au risque, c'est à dire à l'investissement dans le Sud? Troisièmement, est ce qu'elle peut particulièrement monter des projets de A à Z, quand il n'y a plus de marché et lorsqu'il faut faire une politique d'aménagement du territoire? Ne faut il pas constituer au sein de la BEI une agence d'investissement particulièrement entre le Nord et le Sud?